Spoštovani. Gospod Igor Velov, borec proti dvigovanju socialnih pomoči za najrevnejše, tokrat v vlogi državnega svetnika in predstavnika interesov lokalnih skupnosti predlaga zakon o dopolnitvi Zakona o voznikih, ki ga obravnavamo. Predlog zakona gospoda Velova povečuje obseg rehabilitacijskih programov, ki se jih morajo udeležiti osebe, ki jim je bilo izrečeno prenehanje vozniškega dovoljenja in so bile izrečene kazenske točke zaradi vožnje pod vplivom alkohola, drog in podobnih zadev. Zakon že sedaj predpisuje udeležbo teh oseb v edukacijskih delavnicah z vsebinami o varnosti cestnega prometa, psihosocialnih delavnicah ali pa programih zdravljenja odvisnosti. S predlogom predlaganega zakona se sankcioniranim voznikom dodaja še udeležba v v delovanju organizacije na področju prometne varnosti. In organizacije, ki - organizacije bi se izkazale, te, ki bi izvajale programe, na podlagi javnega poziva Agencije za varnost v prometu, na čelu katere je predlagatelj zakona, gospod Velov. In problem nastane, ko se vprašamo, zakaj so te spremembe potrebne. Ali trenutni rehabilitacijski programi niso ustrezni? Ali je med osebami, ki jim je odvzeto vozniško dovoljenje, prevelik delež povratnikov? Ali je trenutno stanje varnosti v cestnem prometu res takšno, da terja povečanje represivnih ukrepov? Zakon, ki ga predlaga gospod Velov, žal ne pojasni nič od naštetega in ne poda niti enega samega razloga za povečanje obsega rehabilitacijskih programom. Rešitve, ki jih predlaga predlagatelj, gospod Velov, so se so še toliko bolj nenavadne, ko si preberemo zadnje objavljeno letno poročilo o uresničevanju resolucije nacionalnega programa varnosti cestnega prometa, v katerem lahko preberemo, da je uresničevanje vizije nič smrtnih žrtev v cestnem prometu treba zagotoviti s sledečimi ukrepi. Z uskladitvijo in uveljavitvijo tehnologije za varnost cestnega prometa, z oblikovanjem celostne strategije ukrepanja v zvezi s poškodbami v prometu, z namenjanjem posebne pozornosti ranljivim uporabnikom - pešcem, kolesarjem, in z z osredotočenjem na usposabljanje in izobraževanje uporabnikov. Ampak ne v smislu spreminjanja rehabilitacijskih programov, temveč v smislu spodbujanja uporabe varnostne opreme, zaščitnih oblačil in preprečevanja nedovoljenih sprememb vozila. Skratka, nič od tega, kar je predmet predlaganih sprememb zakona. In nazadnje - še najbolj zanimiv del. Zakon nima posledic za proračun. Kar vsi ugotavljamo. In to je seveda nenavadno, ker rehabilitacijski programi pač nekaj stanejo. In odgovor - organizacije s pomočjo varnosti v prometu bodo to izvajale prostovoljno, tako predlagatelj. To je, prvič, neverjetno, ker je za delo z osebami v rehabilitacijskem programu potrebno visoko usposobljen kader, katerega ni veliko, med njimi pa še manj tistih, ki bi te delavnice izvajal brezplačno. Drugič, je to neodgovorno s strani predlagatelja, ker se s tem izvajanje iz zakonsko predpisanih ukrepov nalaga na pleča neimenovanih prostovoljcev. V primeru, da nihče ni bil pripravljen izvajati teh delavnic brezplačno, se rehabilitacijski program sploh ne bi mogel izvajati. In kot tretje, to ni pošteno, ker bi država z zakonom predpisovala udeležbo v nekih programih rehabilitacijskih, za njihovo izvedbo pa izvajalcem ne bi plačala ničesar. Seveda bi bilo vse to plačljivo in gospod predlagatelj Velov to dobro ve, a to bi bilo potem problem države, ki bi ta denar pač morala dati enkrat, ko bi bil našem Državnem zboru ta zakon potrjen. Predlog sprememb Zakona o voznikih je tipičen primer tega, kako poskuša nekdo na javni funkciji zagotoviti posle financiranja z javnim denarjem nekomu v zasebnem sektorju. Gospod Velov sicer pravi, da je veliko organizacij, ki so zainteresirane za izvajanje takšnih delavnic, kot jih predpisuje, se naj bi v tem predlaganem zakonu ... Še več, prepričani smo, da ima predlagatelj z njimi zelo dobre odnose in da so zakon napisali skupaj. V Levici tega zakona ne bomo podprli. Hvala.